Za jeden z najlepších politických krokov Európskeho parlamentu v tomto funkčnom období pokladám minuloročné rozhodnutie o potrebe obozretnej regulácie finančného systému a o zvýšení jeho stability.

Ako praktický výstup do tohto rámca zapadá aj návrh predkladanej smernice o kapitálových požiadavkách.

Súhlasím, že východiskom pre riešenie problému by mohlo byť vytvorenie decentralizovaného európskeho systému orgánov bankového dohľadu, ktorý by vychádzal z modelu európskych centrálnych bánk.

Originátori by mali niesť určité percento rizika vyplývajúce z angažovanosti a investori by mali byť zaviazaní zabezpečovať hĺbkové audity.